felicit raportorul, pe domnul Stolojan, pentru munca depusă la raportul privind recuperarea creanțelor. UE are nevoie de o legislație comună, aplicată uniform în toate statele membre, privind combaterea fraudei și a evaziunii fiscale. Piața internă, precum și bugetul unui stat membru, pot fi afectate prin neplata oricărui tip de taxe sau impozit. Libera circulație a capitalurilor și a persoanelor a făcut necesară extinderea domeniului de aplicare a legislației. De la începutul acestui an vor fi incluse și contribuțiile obligatorii la sistemul de securitate socială. Un pas important în activitatea de recuperare a creanțelor în interiorul UE este realizarea schimbului rapid de informații. Faptul că vor exista instrumente și formulare standard comune, ce vor fi traduse în toate limbile oficiale ale UE, va ușura munca de zi cu zi a autorităților competente.